hæstvirtur forseti þannig háttar til í skattkerfi okkar að eignatekjur bera tíu prósent skatt þar er um að ræða til dæmis leigutekjur af húseignum og öðrum eignum og hlunnindi til dæmis vegna bújarða og einnig má nefna veiðihlunnindi listamenn hafa lengi sótt eftir því að tekjur af endursölu hugverka verði skattlagðar með sama hætti ekki er um það deilt að eðlilegt sé að tekjur af frumsölu hugverka séu skattlagðar sem launatekjur en þegar um endursölu er að ræða horfir málið öðruvísi við þá má líta svo á að hugverkið sem eitt sinn aflaði höfundi sínum launatekna sé orðið eign hans og beri því að skattleggja tekjur af endursölu þess sem tekjur af eign þeirri eða með tíu prósent álagsprósentu þetta er talsvert hagsmunamál fyrir listamenn þar sem fjöldi listamanna starfar í landinu og í ljósi hvatninga um að nú verði í auknum mæli horft til skapandi starfa við verðmætasköpun í samfélaginu og enduruppbyggingu efnahagskerfisins teldi sú sem hér talar sjálfsagt að gera þessa leiðréttingu á kjörum listamanna nefnilega að skattleggja tekjur vegna endursölu listaverka með svipuðum hætti og eignatekjur ég spurði hæstvirtur fjármálaráðherra sjötta maí í vor hvort hann teldi koma til greina að gera þessa breytingu hann svaraði því til að starfshópur væri að störfum innan fjármálaráðuneytisins hann samanstóð af starfsmönnum ráðuneytisins og fulltrúum ríkisskattstjóra og átti að fjalla um þessa skattlagningu og ráðherrann undirstrikaði það í svari sínu að starfshópurinn væri ekki að störfum nema vegna þess að hann sjálfur teldi koma til greina að hugverk verði skattlögð á sama hátt og fjármagnstekjur eða eignatekjur áður hafði ég spurt hæstvirtur menntamálaráðherra sambærilegrar spurningar hún sagði í sínu svari að hún teldi koma til greina að hugverk gætu fallið undir skilgreiningu á eign í skattalegu tilliti en vísaði að öðru leyti til hæstvirts fjármálaráðherra með frekari svör í svari hæstvirts fjármálaráðherra kom fram varðandi starfshópinn að gert væri ráð fyrir að hann skilaði vinnu sinni í júní síðastliðinn

um skattlagningu tekna af endurflutningi hugverka og hvaða breytinga er að vænta á skattlagningu slíkra tekna í kjölfarið